Monsieur le Président, en première lecture, j'avais considéré que les propositions de ce Parlement comportaient un risque d'inutile persécution des automobilistes au niveau européen, ayant plus à voir avec le rendement fiscal des radars qu'avec la volonté de sauver des vies.

Certes, surtout dans un pays comme le mien, où la persécution des automobilistes est devenue un sport présidentiel, mettre fin à l'impunité des conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger pouvait apparaître comme une mesure de justice ou d'équité. Il est vrai qu'on y risque moins de sanctions quand on brûle la voiture des autres que quand on conduit la sienne. Il est significatif d'ailleurs, à cet égard, que l'échange de données se fasse via EUCARIS, un système prévu pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme, dans le cadre du traité de Prum

Le nombre d'infractions a explosé depuis 2003 sans que l'on prenne en compte, d'ailleurs, le caractère logique de cette explosion, avec l'instauration puis l'augmentation du nombre des radars installés. Les conducteurs étrangers sont ils moins attentifs aux panneaux d'avertissement ou aux changements, parfois fantaisistes, de limitation sans véritable motif sécuritaire?

Les conducteurs français sont obligés de consigner le montant de leur amende pour avoir accès à un recours.